Señor presidente, comisaria Jourová, qué bien hace este Parlamento Europeo en preocuparse en combatir todas las formas odiosas de discriminación contra minorías vulnerables. Lo hemos visto esta mañana en la Conmemoración del Holocausto. Hubo también un holocausto gitano, como nos recordó aquí apasionadamente ese memorable miembro de la comunidad gitana europea que fue miembro del Parlamento Europeo, Juan de Dios Ramírez Heredia, y, esta noche, Lívia Jároka y Soraya Post, entre otros ilustres romaníes de la comunidad europea, que continúa padeciendo discriminación en materia de acceso a la vivienda, al empleo, a la educación o a la sanidad. Y esas estrategias nacionales tienen que ser evaluadas no solo hasta el 2020 sino con posterioridad y permanentemente. Pero es importante que todos los fondos europeos —los fondos de integración, el Fondo de Cohesión, los Fondos Estructurales y también el propio programa Erasmus— tengan un capítulo de integración de esa comunidad vulnerable que continúa padeciendo discriminación en Estados miembros